Señor Presidente, por diversas razones, hoy, esta tarde, estamos debatiendo, por un lado, la presentación del presupuesto de 2014 y, por otro lado, este presupuesto rectificativo número 2 un presupuesto rectificativo que debería haber sido debatido a principios de este año, porque ―no nos equivoquemos― este presupuesto rectificativo no viene a solucionar los problemas de pago, ni siquiera del año 2013, sino que es para pagar los déficits con los que acabamos el 2012. Este presupuesto rectificativo formó parte de un acuerdo al más alto nivel entre las tres Instituciones en las últimas negociaciones presupuestarias y seguramente a nadie nos ha sorprendido que el Consejo, una vez más, no haya cumplido con su palabra.

y la segunda razón es que lo han retrasado lo máximo posible, tanto que hoy, en septiembre, estamos todavía hablando de este presupuesto rectificativo, y por ese retraso la Comisión no ha tenido dinero para pagar las facturas de estos primeros seis meses.

Esto no va a solucionar, ni mucho menos, el grave problema presupuestario que tenemos, pero al menos dará un balón de oxígeno a la Comisión por unos meses. Creo que estamos viviendo una situación lamentable, y mucho me temo que el Consejo no está por la labor de cambiar su actitud. Si miramos las cifras del marco financiero y la propuesta de pagos para el 2014, desde luego no estamos solucionando el problema, sino que este va a ser cada vez mayor, y si el Consejo no se pone manos a la obra y en esa reunión de la que hemos hablado con la Comisión, el Consejo y el Parlamento para solucionar el problema de los pagos no encontramos una solución, la crisis presupuestaria va a ser inminente.